Jurová biztos asszonyhoz van konkrét kérdésem. Ismeri e Jurová asszony Beke István és Szőcs Zoltán kézdivásárhelyi lakosoknak a büntető ügyét? Ez egy jó példa idézőjelben mondom, hogy jó arra, ami itt többször elhangzott, hogy tudniillik a politika pressziót gyakorol a büntető igazságszolgáltatásra és a leggyalázatosabb bolsevik időket idéző módon a titkosszolgálatokkal összefonódva, a politikum, az igazságszolgáltatást, a büntető igazságszolgáltatást, a bebörtönzést, előzetes letartóztatást használja fel a politikai célok megvalósítására. Beke és Szőcs Zoltán esetében egy koncepciós büntető per keretében öt év szabadságvesztést kaptak olyanok, akik kizárólag a magyar nemzeti közösség emberi jogaiért harcolnak, ezért Románia politikai ellenfélnek tekinti és bebörtönözte őket.